No es un hecho inusual, por desgracia, en la Unión Europea en España, desde el año 2003, más de 600 mujeres han perdido la vida a manos de los hombres por culpa, precisamente —como decía mi colega Iratxe García— de la única condición de ser mujer.

es algo que debemos, de una vez por todas, eliminar de nuestras realidades, en Europa y en el resto del mundo. No es un problema que se pueda reducir a una cuestión de edad, a una cuestión geográfica, ni siquiera de estatus social. Es un problema universal, es una cuestión universal, es un reto y una obligación universal que hay que afrontar. Por lo tanto, el Convenio de Estambul es un instrumento, entre muchos otros, que es necesario liderar, pero también es necesario tener en cuenta que es insuficiente. Es incomprensible, en cualquier caso, que todavía haya tantos países, entre ellos España, que no hayan ratificado el Convenio de Estambul, y que solo dos de la Unión Europea hayan dado este paso. Es necesario, urgente, fundamental que se resuelva esta cuestión, pero también es muy necesario ―y aquí le pido al Comisario De Gucht que le transmita a la Comisaria Reding nuestra petición― que nos dotemos, en el ámbito europeo, del marco jurídico necesario para poder combatir con todos los instrumentos posibles esta lacra. Si no tenemos los instrumentos básicos para poder combatir esta cuestión, muy difícilmente vamos a pasar de la retórica a los hechos. Y por eso es tan importante que sí ratifiquemos cuanto antes el Convenio de Estambul pero, sobre todo, también, que la Unión Europea se dote de los instrumentos necesarios para poder hacer lo que tiene que hacer, que es acabar de una vez por todas con esta cuestión.